frú forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra um málefni lesblindra og spurningarnar eru tvíþættar

og hvers væntir ráðherra af störfum nefndarinnar í öðru lagi spyr ég að því hyggst ráðherra beita sér fyrir því að lesblindir nemendur í grunn og framhaldsskólum eigi kost á lesblinduleiðréttingu sér og foreldrum sínum að kostnaðarlausu fyrri fyrirspurnin er sprottin upp úr fyrirspurn frá hæstvirtur viðskiptaráðherra björgvini g sigurðssyni sem hann flutti á síðasta þingi þar sem hann spurði meðal annars um fjölda og hlutfall barna með lesblindu í grunnskólum og hvort stæði til að endurskoða það í svari hæstvirts menntamálaráðherra kom fram að rúmlega tíu prósent af börnum í grunn og framhaldsskólum eigi við lesblindu að stríða jafnframt svaraði hæstvirtur ráðherra því til að hún hafi í nóvember tvö þúsund og sex skipað þá nefnd sem ég geri að umtalsefni til að setja fram þessar tillögur og ég spyr sem sagt um það hvað líður störfum þessarar nefndar í annan stað er ég að spyrja um kostnað af lesblindugreiningu sem mér sjálfum finnst vera og foreldrum sem þekkja til og eiga lesblind börn eða lesblind barnabörn eða stjúpbörn að þeim finnst að þetta eigi að vera sjálfsagður hluti af skólakerfinu sjálfsagður eðlilegur hluti af skólakerfinu skiptir þá ekki máli hvort það er leyft innan skólakerfisins eða utan en skólakerfið eigi frumkvæði að því það er mín skoðun að bæði grunnskólalögin og lögin um framhaldsskóla leggi þessa skyldu á yfirvöld menntamála í landinu í þriðju málsgrein grunnskólalaga segir að grunnskólinn skuli veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð og svo framvegis þessir nemendur án lesblinduleiðréttingar eiga ekki kost á því sem grunnskólalögin mæla fyrir um að þau eigi kost á hið sama segir í lögum um framhaldsskóla í markmiðslýsingu eða hlutverkalýsingu framhaldsskóla að það eigi að stuðla að alhliða þroska nemenda og barn með lesblindugreiningu á þess ekki kost ég vil taka það fram að lesblinda er náðargáfa börn með lesblindu skynja og skilja hluti með allt öðrum hætti en við sem ekki búum við þetta og takist að leiðrétta lesblinduna þá birtist þessi náðargáfa í snilligáfu viðkomandi barna